Am votat în favoarea raportului, deoarece regiunile ultraperiferice se confruntă cu probleme specifice, în special în contextul crizei economice mondiale. Șomajul ridicat și finanțarea insuficientă a activităților agricole pun în pericol dezvoltarea lor și afectează nivelul de trai din aceste zone. În cazul multora dintre locuitorii regiunilor menționate, agricultura reprezintă singurul mijloc de subzistență. Ca urmare a creșterii importurilor unor produse agricole din țările terțe, consider că Uniunea trebuie să compenseze pierderile pe care le ar putea suferi producătorii din regiunile ultraperiferice. De asemenea, autoritățile vamale trebuie să se asigure că produsele agricole din țările terțe respectă aceleași cerințe fitosanitare ca și cele impuse producătorilor din regiunile ultraperiferice. Totodată, susțin poziția raportorului privind reintroducerea referirii la articolul 349 din Tratat.